Señora presidenta, desde el inicio de las protestas en Irán el pasado diciembre, la represión ha causado al menos veintidós muertos, y unas mil personas han sido detenidas

Protestas de las clases populares iraníes ante las políticas neoliberales de un régimen autoritario que ha empobrecido a millones de personas. Una situación económica que hay que recordar que ha sido agravada justamente por las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por la Unión Europea, cuyas consecuencias sufre, como siempre, la población civil. Desde aquí queremos dejar clara nuestra defensa de las movilizaciones populares, de sus reivindicaciones, de la libertad de expresión y de sus aspiraciones democráticas. Pero también es fundamental recordar que la Unión Europea debe respetar a la sociedad iraní que se moviliza. No debemos permitir su instrumentalización, ni por parte de Trump ni por parte de nadie, porque lo único que persiguen es imponer su agenda imperial, que no tiene nada que ver con las demandas de las clases populares iraníes.